Naar aanleiding hiervan is er toen een onderzoekscommissie opgericht waarin we samen zochten naar de oorzaak ervan.

Op basis van onze bevindingen hebben we toen een aantal aanbevelingen geformuleerd. Wanneer ik het voorstel bekijk dat vandaag voor ons ligt, ben ik blij te zien dat vele hiervan ook ter harte zijn genomen.